með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum svo sem lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt lögum númer eitt hundrað og þrettán nítján hundruð níutíu um tryggingagjald lögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og þrjú um ábyrgðasjóð launa lögum númer eitt hundrað fimmtíu og fimm tvö þúsund og tíu um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki og lögum númer eitt hundrað sextíu og fimm tvö þúsund og ellefu um fjársýsluskatt undirbúningur fjárlagavinnunnar fyrir árið tvö þúsund og fjórtán samhliða endurskoðun á áætlun fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og þrettán hófst fljótlega eftir að ný ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks tók við stjórnartaumunum í lok maí á þessu ári óaðskiljanlegur hluti af þeim undirbúningi voru áform um mögulegar skattbreytingar á þessu ári og komandi árum í takti við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um skattumhverfið þar segir meðal annars með leyfi forseta skattar einstaklinga og fyrirtækja standa undir nauðsynlegri þjónustu við samfélagið allt með stöðugu og skynsamlegu skattkerfi er unnt að hvetja einstaklinga til að nýta starfskrafta sína og fyrirtækin til að færa út kvíarnar fjölga störfum og fjárfesta gerð verður úttekt á skattkerfinu og skattkerfisbreytingum undanfarinna ára og lagðar fram tillögur til úrbóta með það að markmiði að einfalda skattkerfið breikka skattstofna minnka tekjutengingar og draga úr undanskotum á kjörtímabilinu verður tryggingagjald lækkað og svo framvegis snemma í fjárlagaferlinu kom í ljós að horfur í fjármálum ríkisins voru umtalsvert lakari en fram kom í fjárlögum ársins tvö þúsund og þrettán bæði vegna lægri tekna og aukinna útgjalda sem dæmi stefnir í að hefðbundinn tekjustofn eins og virðisaukaskattur verði fimmtíu og fimm milljörðum lægri en áætlað hafði verið og skatttekjur í heild átta komma sjö milljörðum króna undir fjárlagaáætlun tvö þúsund og þrettán þessi þróun takmarkar það svigrúm sem til staðar er til að lækka skatta þegar á næsta ári ákveðin skref eru þó tekin í þá átt í þessu frumvarpi í takt við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þau skref er rétt að líta á sem fyrsta áfanga í heildarendurskoðun íslenska skattkerfisins til hagsbóta fyrir einstaklinga og fyrirtæki

miðþrep í tekjuskatti einstaklinga lækkar úr tuttugu og fimm komma átta prósent í tuttugu og fimm prósent sem lækkar tekjur ríkissjóðs um allt að fimm milljarða króna árlegt frítekjumark vaxtatekna við álagningu fjármagnstekjuskatts hækkar úr hundrað þúsund krónur í hundrað tuttugu og fimm þúsund krónur sem talið er lækka tekjur ríkissjóðs um tvö hundruð milljóna króna á árinu tvö þúsund og fimmtán öðrum virðisaukaskatt virðisaukaskattur af einnota barnableium lækkar úr tvö hundruð fimmtíu og fimm prósent í sjö prósent sú aðgerð ætti að leiða til fjórtán til fimmtán prósent lækkunar á útsöluverði þessarar vöru en tekjutap ríkissjóðs er áætlað tvö hundruð milljóna króna á ári þriðja tryggingagjald og gjald í ábyrgðasjóð launa atvinnutryggingagjald almennt tryggingagjald og gjald í ábyrgðasjóð launa sem hlutfall af launakostnaði lækki samanlagt um núll komma eitt prósentustig árið tvö þúsund og fjórtán sem skerðir tekjur ríkissjóðs um eitt milljarð króna á næsta ári á árinu tvö þúsund og fimmtán lækki atvinnutryggingagjaldið um núll komma eitt prósentustig til viðbótar og árið tvö þúsund og sextán lækki almenna tryggingagjaldið um núll komma fjórtán prósentustig heildarlækkunin verði því núll komma þrjátíu og fjögur prósentustig sem lækkar tekjur ríkissjóðs um tæplega fjögur milljarða þegar áhrifin eru að fullu komin til framkvæmda fjórða sértæka skatta á fjármálafyrirtæki fjársýsluskattur lækki úr sex komma sjötíu og fimm prósent í fjörutíu og fimm prósent sem lækkar tekjur ríkissjóðs lækka um eitt komma eitt milljarð árlega sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki hækki hins vegar úr núll komma núll fjörutíu og einu prósenti í núll komma eitt fjögur fimm prósent auk þess sem fjármálafyrirtæki í slitameðferð verði skattskyld hækka um fjórtán komma þrjú milljarða verði þessi tillaga lögfest að óbreyttu þar af nemur skattur á lögaðila í slitameðferð ellefu komma þrjú milljörðum króna samanlögð áhrif þessara tillagna á tekjuáætlun ríkissjóðs eru talin verða kringum sjö milljarðar króna til hækkunar árið tvö þúsund og fjórtán að frátöldum sérstökum skatti á fjármálafyrirtæki í slitameðferð nema áhrifin hins vegar fjögur komma þrjú milljörðum króna til lækkunar og raunar rúmlega sjö milljörðum króna til lækkunar þegar áhrif af lækkun tryggingagjaldsins verða að fullu komin til framkvæmda á árinu tvö þúsund og sextán þá er ekki horft til óbeinna áhrifa vegna aukinna ráðstöfunartekna hjá velflestum heimilum og lægri rekstrarkostnaðar fyrirtækja sem ættu að skila sér í auknum veltusköttum og þar með hærri tekjum hjá ríkissjóði þessi almenna athugasemd á við um allar skattbreytingarnar sem ég hef hér talið hér hef ég rakið hin beinu áhrif virðulegi forseti áður en lengra er haldið ætla ég að fjalla aðeins nánar um áhrif þeirra tillagna sem ég hef þegar farið yfir á ráðstöfunartekjur verðlag og kaupmátt byrjum á heimilunum sem fyrr segir mun lækkun miðþreps í tekjuskatti einstaklinga um núll komma átta prósentustig lækka tekjur ríkissjóðs um allt að fimm milljarða króna árlega sú ráðstöfun mun hafa bein áhrif á ráðstöfunartekjur heimila strax á næsta ári og hið sama gildir um tvö hundruð milljóna króna lækkun fjármagnstekjuskatts á árinu tvö þúsund og fimmtán tilfærsla á einnota barnableium í neðra þrep virðisaukaskatts ætti að koma fram sem fjórtán til fimmtán prósent lækkun á útsöluverði þessarar vöru ef áhrifum lækkunarinnar er að öllu leyti velt út í verðlag áhrif þess á vísitölu neysluverðs eru fremur lítil núll komma núll eitt prósent en geta að sama skapi verið veruleg þegar í hlut eiga fjölskyldur með ung börn hjá þeim gætu ráðstöfunartekjur aukist um nokkur þúsund krónur á mánuði samanlagt gætu breytingar á tekjuskatti einstaklinga fjármagnstekjuskatti og virðisaukaskatti af bleium aukið kaupmátt ráðstöfunartekna um núll fimm til núll komma sex prósent þegar áhrif þeirra eru að fullu komin hækka um tæplega eitt milljarð króna samkvæmt tillögum frumvarpsins sé einungis horft til ársins tvö þúsund og fjórtán og er þá álagning bankaskatts á fjármálafyrirtæki í slitameðferð undanskilin í raun hækka skattar þó einungis á fjármálafyrirtæki en lækka á öll önnur að auki verður tilfærsla á skattbyrði frá smærri fjármálafyrirtækjum til hinna stærri sé horft fram til ársins tvö þúsund og sextán munu fyrirtækjaskattar lækka um eitt komma sex milljarða þegar breytingar á tryggingagjaldi verða að fullu komnar til framkvæmda þær breytingar sem hér er lýst ættu að hafa jákvæð áhrif á gang efnahagslífsins ekki síst hjá vinnuaflsfrekum atvinnugreinum og með því ætti að skapast svigrúm til kjarabóta og aukinna ráðstöfunartekna til lengri tíma litið virðulegi forseti þá að öðrum tillögum frumvarpsins til viðbótar þeim tillögum sem þegar hafa verið nefndar inniheldur frumvarpið eftirfarandi tillögur um framlengingu á gildandi ákvæðum í lögum um tekjuskatt og virðisaukaskatt frítekjumark hjá börnum undir sextán ára aldri hækki frá því að vera rúmlega hundrað þúsund krónur á ári í hundrað áttatíu þúsund krónur umrædd viðmiðunarmörk hafa haldist óbreytt frá árinu tvö þúsund og fjögur ákvörðun vaxtabóta árið tvö þúsund og fjórtán verði byggð á sömu viðmiðunum og reiknireglum og giltu á þessu ári barnabótum verði ekki skuldajafnað á móti ógreiddum opinberum gjöldum og meðlögum á næsta ári hundrað prósent endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna vinnu við íbúðarhúsnæði frístundahúsnæði og fleiri haldist óbreytt á næsta ári

breytingum og hlutfallið farið niður í sextíu prósent að nýju um áramót stuðningur við endurnýjun hópferðabifreiða og almenningsvagna og fjárfestingu í umhverfisvænum bifreiðum í formi afsláttar af virðisaukaskatti verði viðhaldið á næsta ári þessar viðbótartillögur sem ég hef hér rakið eiga það sammerkt að viðhalda kaupmætti og þar með eftirspurninni í hagkerfinu til hagsbóta fyrir heimili og fyrirtæki í stað þess að láta þessar breytingar renna sitt skeið með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á efnahagslífið þau áhrif koma til viðbótar þeim áhrifum sem áður voru nefnd í tengslum við megintillögur frumvarpsins virðulegi forseti aðeins nánar um einstaka liði frumvarpsins fyrst um tekjuskatt einstaklinga samkvæmt gildandi lögum er tekjuskattur einstaklinga lagður á í þremur þrepum auk útsvars þrepin skiptast þannig að af fyrstu tveimur komma níu milljónum króna árstekna einstaklings sem jafngildir tvö hundruð fjörutíu og eitt þúsund fjögur hundruð sjötíu og fimm krónum á mánuði er reiknaður tuttugu og tvö komma níu prósenta skattur af næstu sex milljónum króna á ársgrundvelli

er reiknaður tuttugu og fimm komma átta prósenta skattur og síðan í þriðja þrepi þrjátíu og einn komma átta prósent skattur af árstekjum umfram átta komma níu milljónir króna á ári sem er rétt rúmlega sjö hundruð þrjátíu og níu þúsund krónur á mánuði við þessi hlutföll bætist útsvar sem er mishátt eftir sveitarfélögum meðalútsvar á árinu tvö þúsund og þrettán innheimt í staðgreiðslu er fjórtán komma fjörutíu og tvö prósent persónuafsláttur á hvern einstakling er fimm hundruð áttatíu og eitt þúsund átta hundruð og tuttugu krónur á ári það er fjörutíu og átta þúsund fjögur hundruð áttatíu og fimm krónur á mánuði skattleysismörk tekjuskatts og útsvars eru samkvæmt því hundrað þrjátíu og fimm þúsund þrjú hundruð þrjátíu krónur á mánuði að teknu tilliti til greiðslu fjögur prósent lögbundins iðgjalds í lífeyrissjóð sé einungis horft á tekjuskatt til ríkisins að frádregnum persónuafslætti eru skattleysismörkin tvö hundruð tuttugu þúsund fimm hundruð fjörutíu og sjö krónur á mánuði það er sem sagt ekki fyrr en tekjur fara yfir tvö hundruð tuttugu þúsund fimm hundruð fjörutíu og sjö krónur sem ríkið fær til sín tekjuskatt þar sem ríkið stendur skil á greiðslum útsvarsins til sveitarfélaganna

lífeyrissjóðsiðgjald hefur verið dregið frá

þetta má sjá á blaðsíðu fimm í frumvarpinu þessir tekjustofnar ríkis og sveitarfélaga eru lagðir á og innheimtir sem ein órofa heild að teknu tilliti til persónuafsláttar og gerir skattborgarinn sjaldnast greinarmun á því hvort skattgreiðslan rennur í ríkissjóð eða til sveitarfélags fjölgun þrepa í skattkerfinu hefur flækt kerfið til muna og gert samspil þessara tekjustofna jafnvel óskýrara en áður þá eru greiðendur sem einungis greiða tekjuskatt í neðsta þrepi hlutfallslega mjög fáir vegna nýtingar persónuafsláttar samanborið við annað þrepið lausleg athugun sýnir að í kringum fimmtán prósent framteljenda greiða eingöngu tekjuskatt til ríkisins í neðsta þrepi að mati ríkisstjórnarinnar kallar þessi staða á heildarendurskoðun á tekjuskattskerfinu þar með talið á samspili tekjuskatts og útsvars bæði álagningu og innheimtu stefnt er að því að breytingar sem af þeirri endurskoðun munu leiða komi fram í áföngum í fyrsta áfanga sem kemur til framkvæmda strax um næstu áramót verður miðþrepið í tekjuskattslagningu einstaklinga lækkað úr tuttugu og fimm komma átta prósent í tuttugu og fimm prósent eins og áður var lýst miðað við forsendur

en hún skerðir jafnframt tekjur ríkissjóð um sömu fjárhæð ef eingöngu er horft til hinna beinu áhrifa megnið af tekjuskatti einstaklinga er innheimt í miðþrepinu og mun aðgerðin því hafa jákvæð áhrif á flest heimili ekki er áformað að breyta persónuafslætti eða þrepamörkum tekjuskatts á árinu tvö þúsund og fjórtán umfram hækkun vísitölu neysluverðs eða launavísitölu í samræmi við gildandi ákvæði tekjuskattslaganna eins og fram kemur í töflu á blaðsíðu sex í frumvarpinu mun lækkun skatthlutfallsins í miðþrepinu lækka tekjuskatt einstaklings með fjögur hundruð þúsund króna mánaðartekjur um ellefu hundruð fjörutíu krónur á mánuði það er tæplega fjórtán þúsund krónur á ári ráðstöfunartekjur viðkomandi einstaklings hækka um sömu fjárhæð liðlega núll komma þrjú prósent sambærileg breyting kemur fram hjá hjónum eins og sjá má á töflunni en samanlagður tekjuskattur þeirra lækkar um rúmlega tuttugu og sjö þúsund krónur

úr hundrað þúsund krónur í hundrað tuttugu og fimm þúsund krónur var tekið upp árið tvö þúsund og tíu og hefur staðið óbreytt í hundrað þúsund krónur á ári síðan þá hækkun frítekjumarksins þýðir að einstaklingar þurfa ekki að greiða fjármagnstekjuskatt af vaxtatekjum að fjárhæð hundrað tuttugu og fimm þúsund sem þeir ávinna sér á næsta ári um er að ræða eðlilega verðuppfærslu á þessum viðmiðunarmörkum frá árinu tvö þúsund og tíu auk þess sem raunávöxtun í formi vaxta hefur lækkað verulega undanfarin ár það má líta þannig á þessa aðgerð að hún feli í sér að heimilin haldi eftir tvö hundruð milljóna króna á ári sem ella hefðu runnið í ríkissjóð í formi fjármagnstekjuskatts sem fyrr segir hefur þessi breyting ef hún verður að lögum ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs fyrr en árið tvö þúsund og fimmtán vegna þess að þá fer fram álagning vegna tvö þúsund og fjórtán frítekjumark barna hækkar eins og áður segir í hundrað áttatíu þúsund krónur úr hundrað þúsund sjö hundruð fjörutíu og fimm krónur umrædd viðmiðunarmörk hafa haldist óbreytt frá tvö þúsund og fjögur þessi aðgerð er hugsuð sem verðlagsuppfærsla til samræmis við hækkun skattleysismarka á tímabilinu tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og þrettán

skatthlutfallið sjálft helst óbreytt fjögur prósent börn njóta ekki persónuafsláttar samkvæmt frumvarpinu haldast vaxtabætur óbreyttar í lok árs tvö þúsund og tíu voru gerðar margvíslegar breytingar á útreikningsreglum vaxtabóta í því skyni að draga úr fyrirsjáanlegum vexti þeirra jafnframt því að bótunum var í meira mæli beint til þeirra fjölskyldna sem voru með lægri tekjur og eignir

að óbreyttum lögum munu því vaxtabótareglurnar færast í sitt fyrra horf um næstu áramót og við það mun stuðningur ríkissjóðs í formi vaxtabóta dreifast á fleiri fjölskyldur það er fjölskyldur sem ekki njóta bóta í dag en á sama tíma lækka bætur til þeirra fjölskyldna sem notið hafa hámarksbóta tekjulágra og eignalítilla fjölskyldna við það verða tekjujöfnunaráhrif kerfisins minni en þá þarf að hafa í huga að vaxtabótakerfið hefur legið undir því ámæli meðal annars frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og o e c d að það hvetji til skuldasöfnunar séð frá þeim sjónarhóli er almennur stuðningur með lægri fjárhæðum betri inn í þessa ákvörðun blandast einnig umræða um samspil vaxtabótakerfisins við húsaleigubótakerfið en fyrri ríkisstjórn hafði þau áform uppi að sameina þessi tvö kerfi í eitt húsnæðisbótakerfi þeirri vinnu við endurskoðun kerfisins verður haldið áfram eflaust muna margir þingmenn eftir því úr fréttum fyrir fáum vikum að talað var um að þeir sem fá greiddar vaxtabætur fyrir þar var gert ráð fyrir því að lögin yrðu óbreytt og að þessi aukni stuðningur við tekjulágar og eignalitlar fjölskyldur rynni út á næsta ári við þessu hefur ríkisstjórnin ákveðið að bregðast og framlengja kerfið enn um sinn í óbreyttu horfi auk þess sem ég hef hér rakið kunna aðgerðir stjórnvalda til stuðnings heimilum að hafa veruleg áhrif á stöðu íbúðareigenda og þannig á vaxtabótakerfið þegar horft er til framtíðar þess vegna er framlenging tímabundin í þessu samhengi eðlileg það er eðlilegt að á næsta ári verði þessir þættir allir skoðaðir í samhengi áður en frekari ákvarðanir eru teknar um framtíð vaxtabótakerfisins í frumvarpinu er lagt til að reiknireglur og viðmiðunarfjárhæðir haldist óbreyttar milli áranna tvö þúsund og þrettán og tvö þúsund og fjórtán lausleg áætlun sýnir að útgjöld vegna vaxtabóta gætu lækkað um eitt milljarð væri bráðabirgðaákvæðið ekki framlengt með óbreyttum reglum í frumvarpinu haldast barnabætur óbreyttar í bráðabirgðaákvæði þrjátíu og átta í tekjuskattslögum segir að skuldajöfnun barnabóta í móti opinberum gjöldum til ríkissjóðs og sveitarfélaga ásamt vangreiddum meðlögum til innheimtustofnunar sveitarfélaga sé óheimil á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og þrettán rökin fyrir upptöku þessa ákvæðis voru meðal annars þau að með því væri komið til móts við barnmargar fjölskyldur í greiðsluvandræðum í frumvarpinu er lagt til að bráðabirgðaákvæðið verði framlengt út árið tvö þúsund og fjórtán en það hefði að óbreyttu fallið úr gildi í lok þessa árs

aðeins nánar um nokkrar aðrar breytingar í frumvarpinu í lok árs tvö þúsund og tólf var samþykkt sú breyting á virðisaukaskattslögum að margnota bleiur og bleiufóður sem falla undir tollskrárnúmer

en þær vörur falla undir tollskrárnúmer sem endar á ellefu aðgerðin er í þágu barnafólks áætlað er að tekjur ríkissjóðs lækki um tvö hundruð milljóna króna á ári vegna aðgerðarinnar sérfræðingar fjármála og efnahagsráðuneytisins hafa á undanförnum vikum verið að skoða hugmynd um lækkun virðisaukaskatts á barnaföt almennt lækkun virðisaukaskatts á bleium er fyrsta stigið í þessari vinnu einnig er vert að nefna þau áform stjórnvalda að ráðast í heildarendurskoðun á gildandi lögum um virðisaukaskatt með einföldun og samræmingu í huga eins og ég hef vikið að í tengslum við

hefði hlutfallið lækkað að nýju niður í sextíu prósent um næstu áramót en auk hinnar hefðbundnu endurgreiðslu af launum manna við vinnu íbúðarhúsnæðis á byggingarstað nær heimildin nú einnig til frístundahúsnæðis og enn fremur þjónustu vegna hönnunar og eftirlits með byggingu íbúðar og frístundahúsnæðis sú breyting var gerð þegar hlutfallið var hækkað upp í hundrað prósent þetta er framlengt þessi heimild nær líka til húsnæðis sem er alfarið í eigu sveitarfélaga samkvæmt tölum ríkisreiknings fyrir árið tvö þúsund og tólf námu endurgreiðslur virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis fjögur komma sjö milljörðum sem svarar til þrjú prósent af heildartekjum af virðisaukaskatti áður en tillit er tekið til endurgreiðslna bráðabirgðaákvæði fimmtán í virðisaukaskattslögunum verður framlengt um eitt ár til viðbótar og í sjálfu sér er vísað til sömu raka og hafa áður verið tiltekin fyrir þessu átaki sem hefur gengið undir heitinu allir vinna um hópferðabifreiðar og almenningsvagna hefur gilt frá árinu tvö þúsund og eitt bráðabirgðaheimild til að endurgreiða tvo þriðju hluta þess virðisaukaskatts sem greiddur er vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða og almenningsvagna til þeirra sem leyfi hafa til fólksflutninga í atvinnuskyni markmið endurgreiðslunnar hefur verið að hraða sem kostur er endurnýjun þessa flokks ökutækja með öryggissjónarmið að leiðarljósi gera má ráð fyrir að heildarendurgreiðslur á árinu tvö þúsund og þrettán geti numið um þrjú hundruð sjötíu milljónum króna í þessu frumvarpi er að finna tillögu um að umrædd heimild verði framlengd til ársloka tvö þúsund og fjórtán það eru uppi áform um heildarúttekt á skattumhverfi ökutækja bæði út frá kaupum og notkun og verður skattaleg meðferð

njóta umhverfisvænar bifreiðar ákveðins krónutöluafsláttar upp að tilteknu hámarki sem að óbreyttu hefði fallið niður um áramót hér er hins vegar lagt til að þessar sérreglur um útreikning virðisaukaskatts við innflutning og skattskylda sölu nýrra rafmagns vetnis eða tengiltvinnbifreiða verði framlengdar um eitt ár í því skyni að viðhalda og eftir atvikum örva eftirspurn almennings eftir umhverfisvænum ökutækjum ég tel einnig í þessu sambandi að það skipti máli að það eigi sér stað ætli menn að breyta reglunum í þessu efni samráð og að það eigi sér lengri aðdraganda en þann sem yrði á breytingunni ef haustþing samþykkti slíkt og að breyttar reglur taki gildi um áramót meðal annars með hliðsjón af því hversu langan tíma tekur frá því að bifreið er pöntuð þangað til hún er afgreidd í tolli virðulegi forseti örstutt um breytingar á launatengdum gjöldum það er atvinnutryggingagjald almennt tryggingagjald og gjald í ábyrgðasjóð launa í frumvarpinu er að finna tillögur um ýmsar breytingar á launatengdum gjöldum sem lögð eru á laun og hvers konar hlunnindi tengd vinnuframlagi miðað við tillögur frumvarpsins ætti

rakið það er áætlað að ríkissjóður verði af um einum milljarði í tekjur á árinu tvö þúsund og fjórtán tveimur milljörðum árið tvö þúsund og fimmtán og þremur komma átta milljörðum þegar áhrifin verða að fullu komin fram á árinu tvö þúsund og sextán og áfram þetta eru hin beinu áhrif en hér er ekki lagt mat á það hvað aukin möguleg umsvif og ráðningar geta haft í för með sér þegar horft er á tekjur

atvinnutryggingagjald lækkar um núll komma sex prósentustig tvö þúsund og fjórtán og núll komma eitt prósentustig til viðbótar tvö þúsund og fimmtán almennt tryggingagjald hækkar árið tvö þúsund og fjórtán en lækkar um núll komma fjórtán prósentustig tvö þúsund og sextán gjald í ábyrgðasjóð launa lækkar eins og segir í frumvarpinu að lokum virðulegi forseti ætla ég að fara nokkrum orðum um þær tillögur sem er að finna í frumvarpinu á sértækri skattlagningu fjármálafyrirtækja þær tillögur eru tvíþættar hærri bankaskattur og breiðari skattstofn bankaskattur er lagður á fyrirtæki sem hafa fengið starfsleyfi sem viðskiptabanki sparisjóður eða lánafyrirtæki og önnur félög sem hafa leyfi til að taka við innlánum stofn skattsins er heildarskuldir samkvæmt skattframtali meðal markmiða bankaskatts er að afla tekna til að standa straum af þeim kostnaði sem til hefur fallið við að skapa aðstæður fyrir fjármálalegan stöðugleika sem er mikilvægur liður í því að tryggja stöðugt umhverfi á íslenskum fjármálamarkaði til frambúðar rétt þykir að þau fyrirtæki sem skapa hvað mesta kerfislæga áhættu í krafti stærðar sinnar greiði hluta þess kostnaðar áformað er að hækka skattinn úr núll komma núll fjörutíu og eitt prósent í núll komma eitt fjögur fimm prósent í ársbyrjun tvö þúsund og fjórtán eins og fram hefur komið er áformað að breyta lögunum þannig að þau taki einnig til lögaðila í slitameðferð en þau eru samkvæmt gildandi lögum undanþegin skattinum þannig verður skatturinn meðal annars lagður á kröfur föllnu bankanna þriggja glitnis kaupþings og landsbankans gamla eins og þær standa í reikningum búanna í lok hvers árs áætlað er að kröfur í þrotabú bankanna séu um sjö þúsund átta hundruð milljarðar króna lækkun almenna fjársýsluskattsins kemur síðan aðeins til móts við þetta og færir skattbyrðina frá hinum smærri til hinna stærri fjármálafyrirtækja ég held að ég hafi rakið allt það helsta sem máli skiptir í frumvarpinu og legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu